Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, au sein du Conseil, les divergences entre États membres sont telles que l'accord de Cotonou pourrait être caduc en 2020 sans qu'un nouveau texte ait pu être négocié. Les négociations en cours pour l'après Cotonou sont symptomatiques de l'impasse que constitue l'Union européenne.

Je le cite le Conseil statue à l'unanimité pour les accords d'association.